Doamnă președintă, pe data de 2 noiembrie am celebrat Ziua Internațională a stopării impunității crimelor împotriva jurnaliștilor. Anul trecut, într adevăr, 94 de jurnaliști și au pierdut viața pentru că au avut curajul să scrie despre corupție și abuzuri de putere. Anul trecut în februarie, jurnalistul slovac Ján Kuciak a fost asasinat în stil mafiot alături de partenera sa, iar luna trecută am comemorat doi ani de la moartea lui Daphne Caruana Galizia, doi ani în care justiția nu a reușit să i identifice pe cei care au comandat acest asasinat.